U izvješću se posebno ističe važnost stvaranja konkurentnijeg sektora uz visoku kvalitetu usluge. S otvaranjem tržišta bi se pojačala pravila za željezničke radnike, bolje bi se upravljalo u željezničkom sektoru i putničkim pravima. Zbog toga sam rado podržala ovo izvješće.